hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm um tekjustofna sveitarfélaga en um er að ræða tillögu um bráðabirgðaákvæði við lögin um sérstakt framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga frumvarpið er unnið í samráði við samband íslenskra sveitarfélaga og við ræddum þessi samræmi við samþykkt stjórnar sambandsins frá tuttugasta og sjöunda júní tvö þúsund og fjórtán samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga er hluti tekna jöfnunarsjóðs sveitarfélaga framlag úr ríkissjóði sem nemur af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs auknar tekjur ríkissjóðs vegna álagningar sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum númer hundrað fimmtíu og fimm tvö þúsund og tíu skila því auknum tekjum í jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem nemur þessu hlutfalli af tekjum vegna skattsins áætlað er að á fyrri hluta framangreinds tímabils frá miðju ári tvö þúsund og fjórtán og út árið tvö þúsund og fimmtán nemi þær tæpum einum komma einum milljarði króna en nokkur óvissa er hins vegar um hve mikil tekjuaukinn verður á næstu tveimur árum að óbreyttu verður þessum auknu tekjum jöfnunarsjóðs ráðstafað til sveitarfélaga eftir almennum reglum tekjustofnalaganna um úthlutanir úr sjóðnum frumvarpið felur hins vegar í sér að frá miðju ári tvö þúsund og fjórtán og út árið tvö þúsund og sautján verður þessum tekjum skipt milli sveitarfélaga í réttu hlutfalli við hlutdeild þeirra í álögðu heildarútsvari á landsvísu er tilgangur þess að koma til móts við tímabundinn tekjulækkandi áhrif laga um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar númer fjörutíu tvö þúsund og fjórtán en eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi þeirra laga leiða þau til tímabundinnar lækkunar á útsvarstekjum sveitarfélaganna vegna meiri sparnaðar í formi séreignar og skattfrelsisiðgjalda það þarf að taka það fram hér sérstaklega að frumvarpið hefur ekki áhrif á heildarframlög jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna

sambærilegt ákvæði var í frumvarpi innanríkisráðherra um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaganna haustið tvö þúsund og fjórtán en var þá fellt á brott að tillögu umhverfis og samgöngunefndar þingsins taldi nefndin að ákvæðið þarfnaðist nánari skoðunar í ljósi athugasemda sem henni hefðu borist og þess skamma fyrirvara sem hún hafði til meðferðar málsins

í samstarfi við samband íslenskra sveitarfélaga niðurstaða þeirrar yfirferðar var sú að ekkert væri komið fram sem kallaði á breytingar á ákvæðinu enn þó til að tryggja enn betur sanngjarna skiptingu þessa sérstaka framlags milli sveitarfélaganna var ákveðið að við skiptingu þess skyldi horft til hlutdeildar sveitarfélaga í álögðu heildarútsvari í stað hlutdeildar þeirra í heildarútsvarsstofni ákvarðanir einstakra sveitarfélaga um álagningarhlutfall útsvars skipti þannig máli við ákvörðun hlutdeildar viðkomandi sveitarfélags í þessu sérstaka framlagi sveitarfélög sem fullnýta ekki heimildir til útsvars álagningar fá þar með framlag í samræmi við þá nýtingu en í fyrri útfærslu hefðu þau fengið úthlutað eins og þau væru að fullnýta útsvarsheimildir þetta er því sanngjarnari leið sem nú er hér lögð til þar sem úthlutun sérstaks framlags jöfnunarsjóðs vegna tímabilsins frá miðju ári tvö þúsund og fjórtán til áramóta tvö þúsund og fjórtán fimmtán fer nú ekki fram fyrr en á þessu ári verði frumvarpið að lögum er nú jafnframt kveðið sérstaklega á um hvernig staðið skuli að úthlutun þess virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir efni þessa frumvarps og legg til að að lokinni þessari umræðu hér verði því vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar og annarrar umræðu